Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi! Spoštovani minister v v odsotnosti! Midva že nekaj časa pravzaprav tečeva maraton okrog ena in istega vprašanja. Upam, da niste že toliko utrujen, pa vaša odsotnost pomeni, da malo počivate. Ampak ne tečeva midva edina tam tega maratona. Že od konca leta dva tisoč petnajst namreč v Levici kar naprej postavljamo ena in ista vprašanja, in sicer koliko nas stane histerija, ki jo država zganja na meji. Sprašujemo in sprašujemo, ampak do danes nekega konkretnega odgovora ni in ni. Nevladne organizacije in mediji se celo pravdajo na sodiščih, da bi prišli do teh podatkov. Ministrstvo za notranje zadeve, Zavod za blagovne rezerve in Vlada Republike Slovenije pa se razkritja kakršnekoli informacije ali odgovorov na konkretna vprašanja otepate kot, pravzaprav hudič križa, če se malo slikovito izrazim. Mislim, da je dejansko skrajni čas, da na ta vprašanja odgovorite, kajti sploh glede na to, da okrog nakupa, okrog vzdrževanja in postavitve žice in panelnih ograj so nakopičeni sumi korupcije, sumi klientelizma, naročil mimo zakona in še bi lahko naštevala. In argumenti, da bi ta razkritja kakorkoli ogrozilo državno varnost, so pravzaprav absurdni. Skrivanje teh podatkov pravzaprav nekako kaže na to, da z vsem tem ni vse v redu, in res je skrajni čas za odgovore, razkritje po skoraj štirih letih nikakor ne more ogroziti, državne varnosti in zato vas ponovno sprašujem zelo konkretno. Koliko je država v letih od dva tisoč petnajst do danes zapravila za nakup rezilne žice in panelnih ograj? Koliko je država v v letih od dva tisoč petnajst do danes zapravila za vzdrževanje žice in panelnih ograj? In pa, koliko je država v letih od dva tisoč petnajst do danes zapravila za postavitev rezilne žice in panelnih ograj? Zanima me tudi, koliko od tega je šlo preko javnih naročil v roke zasebnikov. Koliko je država v letih od dva tisoč petnajst do danes zapravila za skupne in mešane patrulje? Koliko od tega je šlo za plače, koliko za dodatke in koliko za druge izdatke? Kakšen je učinek teh skupnih mešanih patrulj ali pa, če vas morda vprašam kar, če se izrazim po Grimsovo, koliko denarja gre za prejetje enega posameznika, ki nezakonito prečka mejo? Kakšni so stroški nakupa tehnične opreme, za nadzor državne meje. Govorim o dronih, video nadzoru, obrazni prepoznavi in tako naprej, koliko sredstev je za nakupe, postavitev in vzdrževanje žice, za mešane in skupne patrulje in za nakupe nove opreme za nadzor meje namenjenih v letih dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset? In prosim, da mi tokrat ne predavate, ne vem, o tem, kakšne so ključne naloge policije, kako je je spremenjena, varnostna situacija, kakšni so pritiski na mejo. Samo konkretne številke, prosim.